porque una ministra, previa a ella, trataba de discriminar a aquellos que no fueran españoles o a aquellos jóvenes españoles que salían del país durante más de tres meses y se quedaban sin derecho a asistencia sanitaria como algunas jóvenes que querían venir a dar a luz a nuestro país y no podían hacerlo porque el PP les había retirado sus derechos sanitarios. Ya sé que usted no fue la que tomó aquella medida, pero usted es corresponsable de la misma. Además, hoy en día, en la Comunidad de Madrid también se está tratando de hacer lo mismo en estas políticas sanitarias —porque en España están transferidas a las regiones—.